wir nehmen die Anregungen mit. Aber ich darf auch sagen Wir fühlen uns bestätigt in der Richtung, in der wir weiter voranschreiten wollen, um EFSI besser zu machen. Ich bitte die Kommission von der ich wahrnehme, dass sie die Probleme nicht wirklich anders sieht als wir Verständnis zu haben. Ich bitte ich wende mich an den Rat Verständnis dafür zu haben, dass wir EFSI dort loben, wo Gutes erreicht worden ist, dass wir aber auch die Probleme benennen, wo wir sie sehen. Und eines mehr Natürlich wollen wir die Probleme nicht nur benennen, wir wollen sie beheben.

Ich würde mich gerne noch einmal an den Rat wenden, weil das eines der Themen ist, die wir gegenwärtig diskutieren. Ich glaube, dass Kommissar Moscovici völlig Recht hat, wenn er von EFSI 3 spricht der großen Herausforderung, der wir gegenüberstehen, jetzt über die Phase hinaus zu denken, die wir gegenwärtig beplanen.

Trotzdem müssen wir über diesen Gedanken streiten. Und ich bitte Sie, sich doch einmal sehr genau anzuschauen um nur einen großen Wettbewerber zu nennen was die chinesischen Staatsfonds gerade in der Mittelmeerregion unternehmen oder was sie bei ihrem großen Seidenstraßenprojekt unternehmen.

Das Europäische Parlament wird alles tun, was nötig ist, um in diese Richtung zu gehen.